Dat is een maatschappelijk belang, omdat geldschepping het gevaar van inflatie met zich meebrengt. Maar het is ook een maatschappelijk belang dat de best geleide banken overleven en dat de andere banken dus niet overleven. In de nieuwe richtlijn wordt monetair beleid vermengd met bedrijfseconomisch beleid, maar monetair beleid is en blijft de verantwoordelijkheid van de centrale bank, terwijl het bedrijfseconomisch beleid de verantwoordelijkheid van de bank zelf is. In de nieuwe richtlijn verliezen banken hun verantwoordelijkheid voor hun eigen bedrijfsvoering. Als een gewoon bedrijf slecht wordt geleid, gaat het failliet of wordt het management ontslagen en waarom zouden banken anders zijn? Ook houdt de nieuwe richtlijn geen rekening met de verschillen die er tussen de lidstaten bestaan. Het is daarmee weer een voorbeeld van de Europese Unie die nationale wetgeving weg wil drukken en vervangen door een supranationale wetgeving. Voorzitter, wij moeten ons bezinnen op de bedrijfsvoering in de bankensector en het verhogen van de buffers van banken is een goed idee. Een goed geleide bank had dat ook al lang gedaan. Een goed geleide bank neemt geen onverantwoorde risico's. Het is een illusie te denken dat deze Europese afspraken slecht geleide banken zullen vrijwaren van alle problemen. Een meer verantwoorde wijze voor het verstrekken van leningen had de huidige financiële crisis kunnen voorkomen, maar deze nieuwe maatregelen leggen het vrije ondernemerschap aan banden en hebben alle trekken van het dempen van de put nadat het kalf verdronken is.